Il est insupportable d'entendre la droite et maintenant l'extrême droite, avec une grande partie des libéraux, nous expliquer qu'ils défendent la transparence en Europe, la transparence fiscale, qu'ils défendent au quotidien les PME et les petites entreprises et, en même temps, de voir les mêmes qui font en sorte de fausser la concurrence dans l'Union européenne entre les grandes multinationales, dont il a été démontré que, parfois, elles payent moins de 1

Il faut une égalité fiscale. Il faut mettre un terme au fait que des grandes entreprises s'exonèrent de la participation à l'équilibre de la société. C'est le lien social qui est en danger ce sont des hôpitaux qu'on ne peut financer, ce sont des structures communes qui ne sont pas finançables parce que les multinationales ne payent pas l'impôt.

Il faut faire en sorte que la transparence soit mise en œuvre au sein de l'Union européenne.